Il faut être pragmatique et concret.

Le Parlement est fortement engagé sur ce sujet. Il faut bâtir des ponts au niveau économique, au niveau politique ainsi qu'au niveau des transports.

Nous ne pouvons pas gagner le défi contre le terrorisme et nous ne pouvons pas résoudre le problème de l'immigration si l'Europe et l'Afrique ne travaillent pas ensemble. Voilà pourquoi il faut renforcer ces liens et, je le dis à mes amis européens, il faut toujours regarder l'Afrique non pas avec des lunettes européennes, mais avec des lunettes africaines.